A finanszírozás hiánya korlátozza őket, hogy alkalmazkodni tudjanak a kihívásokhoz, ami egyben gátolja őket, hogy a saját országukon túli piacok felé tudjanak terjeszkedni. A bankkölcsönökért folyamodó kkv k sokszor elutasítással szembesülnek, vagy a kértnél jóval alacsonyabb hitelhez jutnak. A tőkéhez való hozzáférés nehézségei és az információ hiánya akadályozzák nemzetközivé válásukat. A kkv k jellegüket tekintve sokfélék, éppen ezért a vállalkozásfejlesztés támogatásához még inkább rászorulnak a szükségleteik általános ismereteit javító információkra.

Meg kell találni azt a finanszírozási modellt, amelynek segítségével képesek megállni helyüket a nemzetközi versenyben.